Señor Presidente, tal y como plantean los peticionarios de FEPEX, la Comisión debe modificar y reitero aquí la petición hecha tanto por España como por algunos otros Estados miembros algunos artículos del Reglamento al que estamos haciendo referencia. Respecto al método de cálculo para fijar el precio de entrada, es necesario eliminar uno de los tres métodos actuales, concretamente el denominado deductivo. Éste es el cambio más necesario, teniendo en cuenta que los importadores eligen el método que más les interesa en cada momento, con el fin de no pagar los derechos adicionales. Ahora que la entrada en vigor del nuevo Acuerdo con Marruecos está pendiente de la aprobación de este Parlamento, el mejor argumento que la Comisión debería dar sería proceder, de una vez por todas, a las correcciones del sistema. Insistimos hoy en ello, una vez más, pues el buen funcionamiento de los precios de entrada es la lógica contrapartida que pueden esperar nuestros agricultores cuando se decida su entrada en vigor.